Természetesen az amerikai protekcionista kezdeményezésekkel kapcsolatban óvatosnak kell lennünk és lépnünk kell. De én is egy másik vonatkozásáról szeretnék beszélni ennek az amerikai munkahely teremtési csomagnak, ami arról szól, hogy radikálisan más irányba indul el, mint Európa jelenlegi vezetői. És erre érdemes figyelnünk és érdemes figyelembe vennünk akkor, amikor európai terveken gondolkozunk. Ugyan nem engedte tovább most a Kongresszus, de fontos számunkra sokfajta javaslata ennek a csomagnak, például az infrastrukturális beruházások, amelyek munkahelyeket teremtenek, a munkát terhelő adók csökkentése, az oktatásba történő befektetés ami ugyanazon a felismerésen alapul, amit mi is sokat hangsúlyoztunk, hogy az oktatás nélkül nem igazán lesz gazdasági fellendülés a közszféra állásmegőrzésének a segítése, támogatása, a munkanélküli segély folyósítási idejének a kiterjesztése tudjuk, hogy sok ember számára járna le a munkanélküli segély a közeljövőben Amerikában a hosszú távú munkanélküliség csökkentése többféle eszközzel. Ezen a felismerésen alapul ez a csomag, hogy nincs jobb válasz a deficitre, mint a gazdasági növekedés, a munkahelyteremtés és az oktatás támogatása.

Inkább súlyosbították és elnyújtották a válságot, mint valóban enyhítették volna. A következő Európai Tanácsülés történelmi jelentőségű lesz. És az igazi kérdés az, hogy kirajzolódik e egy európai beruházási, növekedési terv, illetőleg legalább látjuk e ennek a körvonalait a közeljövőben.